Zapomni si recept za mojo najboljšo jed. Pripravil bom domačo pico. Sestavine, katere potrebujem za pico, so: testo kupim v Hoferju ali pa v Lidlu. Potem rabim, klobaso, klobaso pa uporabljam ponavadi madžarsko. čebulo, in rdečo papriko. Seveda pa rabim tudi kečap in majonezo. In pa listnati sir. Prvo prvo dam, v pladenj, testo, premažem s kečapom in z majonezo. Nato narežem narezano klobaso, dam na testo, zraven narežem čebulo in pa rdečo papriko, vse skupaj posipam, po testu. Nato dodam še, listnati sir in pa, vse skupaj popopram, dodam malo čilija in pa malo posolim in dam v pečico na dvesto stopinj Celzija, kjer se peče približno petnajst minut. In pica je gotova. Zapomni si pot od mojega doma do mojega delovnega mesta. Po cesti Štirinajste divizije se peljem naravnost do avtoceste. Zavijem na pokopališču, na levo, kjer pridem na avtocesto in potem, se peljem po avtocesti naravnost do Melja. V Melju zavijem na levo in se peljem naravnost, na levi strani je mimo Lidla in potem pridem na Partizansko cesto, kjer zavijem na križišču desno. In, se peljem naprej in pridem do glavnega kolodvora, do železniške postaje, kjer zavijem na parkirni prostor in tam avto parkiram in že sem na svojem delovnem mestu. Pošlji sporočilo: "Danes, žal, ne bom mogel priti na delovno mesto, ker sem zbolel. Imam temperaturo sedemintrideset cela šest. obiskal bom zdravnika, da vidim, kaj je z mano. Upam, da nimam koronavirusa. javim, kako bo, ko bom prišel od zdravnika." Pošlji sporočilo. Na internetu mi poišči rezultat nogometne tekme Evropskega prvenstva, to je finale med Italijo in Anglijo. Predvajaj mi skladbo Parni valjak Prokleta nedelja. Nastavi mi budilko za ob dvanajstih. Poišči mi vse proste zobozdravnike v Mariboru na internetu. Jutri me opomni, kdaj sem dogovorjen za sestanek. Pokliči osebo Vesna. rad bi se naročil pri pedikerju imam čas, od ponedeljka do petka med deseto in dvanajsto uro. Zgodila se je prometna nesreča na Ptujski cesti pri Kovinarju. dva avtomobila, sta trčila, ampak mislim, da je prišlo samo do, materialne škode. hudo neurje, ki je bilo ponoči, je poškodovalo, rulete na, naših oknih. škoda je približno, dvesto evrov. Zraven hudega neurja je tudi grmelo in bliskalo. Strela je udarila v sosednje, drevo, ki je poškodovalo avtomobil.